Vorbim zilnic în Parlamentul European, de dimineața până seara, despre construcția europeană, despre solidaritate, despre cultură comună, despre tot ceea ce ne unește și ar trebui să ne motiveze suplimentar să construim un viitor comun pentru toate cele 27 de state membre ale Uniunii Europene. În timp ce noi discutăm despre proiectele europene un vicepreședinte al aceluiași Parlament European discută tot de dimineață până seara, tot zilnic, dar despre segregarea pe criterii etnice, despre diminuarea influenței și subminarea autorității unui stat în granițele sale în favoarea altui stat vecin, despre ruperea unor teritorii aparținând unui stat membru al Uniunii Europene și alipirea lor altui stat membru al aceleași Uniuni Europene.